Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovani zbor. Kot sem že v, splošni razpravi, danes, povedal, je največji poraženec, Rebalansa državnega proračuna Republike Slovenije za leto dva tisoč, devetnajst prav Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Namreč, proračun urada, znaša, u, če se ne motim, osem milijonov in šeststo trideset tisoč evrov, dodatno pa je s tem rebalansom urad dobil za pokrivanje stroškov plač uslužbencev urada petindvajset tisoč sedemsto štiriinštirideset evrov ali nič celih devetindvajset, odstotkov več sredstev. Vsa druga ministrstva pa so dobila od sedemsto sedeminštirideset tisoč evrov, pa vse tja do sto petinštirideset milijonov, evrov več sredstev. Dejstvo je tudi, da v preteklosti je bil, proračun urada bistveno višje, tudi več kot tri milijone višji, kot je s tem rebalansom. Spominjam se, da je znašal, da je znašal proračun urada tudi, enajst milijonov in več sredstev. Zdaj tukaj beremo, opredelitev Vlade Republike Slovenije do amandmajev, zakaj, niso bili potem posledično na Odboru za finance, podprti. Piše, da je seveda uradno izvedel tri javne razpise za sofinanciranje dejavnosti in da je, s tem, opravil vse tisto, kar je bilo, potrebno za delovanje za nemoteno delovanje vseh organizacij Slovencev izven njenih, meja. Dejstvo je, da drugačnih razpisov tudi ni mogel pripraviti, ker ni imel več denarja. Se pravi, da bi, lahko urad, če bi dobil več sredstev z rebalansom, pripravil še kakšen, razpis v letu dva tisoč, devetnajst. Zato ta, utemeljitev in zavrnitev, tega amandmaja s tega vidika, komu se nekaj daje, ne pije vode. Žal pa pije vode vodo pri, tiste tisti utemeljitvi, kajti potrebno je ta sredstva nekomu tudi vzeti. In, poslanska skupina Nove Slovenije je predlagala, da bi ta sredstva vzeli Finančni upravi Republike Slovenije. Tukaj se pa z obrazložitvijo vlade, strinjam. Seveda bi bilo korektno ali pa mogoče, v pomoč, da bi samo Ministrstvo za finance svetovali, s kje kje vzeti sredstva, da ne bi bilo škode za izvrševanje neke, dejavnosti. Zato, iz tega razloga jaz amandmaja ne bom podprl. Imam pa en drug predlog, namreč v preteklosti vem, jaz sem ves čas deloval v komisijah za Slovence v zamejstvu in po svetu in velikokrat je bil vložen kakšen amandma in potem na plenarnih zasedanjih ni bil sprejet, smo pa dobili zagotovilo vlade, da bo, zagotovila sredstva iz proračunske rezerve, in se je potem to večkrat tudi, zgodilo, ko je ministrstvo oziroma Urad za Slovence pripravil katere naloge so nujno, da se izvedejo v letu dva tisoč devetnajst, in je potem ministrstvo za finance iz proračunske rezerve za izvršitev teh nalog zagotovilo tudi dodatna sredstva. In večkrat je šlo tudi za več sto tisoč evrov ali pa, v preteklosti še, toliko in toliko milijonov, tolarjev. Tako da to je, moj, predlog Ministrstvu za finance oziroma vladi, da se zagotovi teh petsto tisoč evrov za delovanje urada, kot so v, obrazložitvi zapisali, v poslanski skupini Nove Slovenije, za štipendije, za izmenjavo, in za sodelovanje društev za učenje slovenskega jezika, predvsem na področju, Slovencev, ki živijo, izven, Republike Slovenije v zamejstvu za avtohtono slovensko narodno skupnost. Morda pa bi lahko, kaj več sredstev dali tudi za delovanje izseljencev. Dejstvo je, da izven Republike Slovenije živi pol milijona, Slovenk in Slovencev in da je skrb za, avtohtone narodne skupnosti, za zdomce in za izseljence tudi ustavna kategorija, kot to govori peti člen Ustave Republike Slovenije. Hvala lepa.